Zelo pričakovana razprava, ko govorimo o gensko spremenjenih organizmih, kajti, kot vidimo, tudi stroka ni enotna in ima različna mnenja o vplivih gensko spremenjenih organizmov. Sam sem eden izmed tistih, ki prisegajo na previdnostni princip pri GSO jih, zato se mi zdi povsem nepotrebno, da se s takšno ihto spravi skozi ta postopek, kajti mislim, da smo v nekem občutljivem trenutku, ko bi morale imeti tudi inštitucije med sabo določeno spoštovanje, predvsem pa moramo spoštovati ljudi, ki so

Če se mi postavlja vprašanje, da zelo težko pridelamo dovolj soje, ker vemo, da se večina soje pridela širom po svetu iz GSO jev, sem pa trdno prepričan, da lahko pridelamo dovolj koruze brez tega GSO semena.